Widok płonącej katedry Notre Dame był dojmujący. Jednocześnie pokazaliśmy, że jesteśmy wspólnotą pragnącą żyć. Wspólnotą, o której Ortega y Gasset pisał, iż żyje podskórnie, a w momentach nadzwyczajnych przejawia wolę swojej egzystencji. Chcę podziękować Radzie Europejskiej i jej przewodniczącemu za racjonalne decyzje w sprawie przedłużenia terminu. To zapobiega wstrząsowi i katastrofalnym skutkom. Tylko ktoś, kto źle życzy Wielkiej Brytanii i Europie, może nie rozumieć tych decyzji. Nie dziwię się panu Farage'owi, bo trzyma się stałej, egoistycznej linii w tej sprawie, ale bardzo się dziwię panu Verhofstadtowi, który jest przeciwny tej decyzji i zachowuje się tak, jakby chciał wypchnąć Brytyjczyków z Unii Europejskiej. Po raz kolejny dogmatyczny federalizm współpracuje z eurosceptycyzmem.

Przyszłością Unii Europejskiej jest zaufanie do integracji europejskiej i pragmatyczna formuła współpracy.